á fundi sínum annan mars síðastliðinn ræddi samgöngunefnd alþingis þingmál númer tvö hundruð áttatíu skipasafn íslands í reykjanesbæ og samþykkti tillögu um að vísa málinu til menntamálanefndar samanber þriðju málsgrein laga númer fimmtíu og fimm nítján hundruð níutíu og eitt um þingsköp alþingis menntamálanefnd tók fyrir á fundi sínum sjöunda mars síðastliðinn bréf samgöngunefndar dags þriðja mars síðastliðinn með ósk um að menntamálanefnd samþykkti að taka þingmáli tvö hundruð áttatíu skipasafn íslands í reykjanesbæ